mín flytja málið háttvirtur þingmaður samfylkingarinnar guðbjartur hannesson ásta r jóhannesdóttir og ellert b schram en í fyrstu grein þessa frumvarps er gert ráð fyrir því að það bætist inn ný málsgrein sem verði þannig við kjör í stjórn fjármálafyrirtækja skal tryggt að þar sitji sem næst jafnmargar konur og karlar nú er það þannig frú forseti að það er nokkuð liðið síðan ég lagði þetta mál fram og ætlaði að ræða hér á háttvirtu alþingi og veit að ýmsir háttvirtir þingmenn hefðu hugsað sér að taka til máls við umræðuna en mér sýnist svona þegar ég lít hér yfir salinn að það séu nú ekki miklar líkur á því að margir taki til máls hér það er einn þingflokkur hérna en það er einn háttvirtur þingflokkur staddur í salnum það er rétt þannig að það er aldrei að vita nema að háttvirtir þingmenn og þingflokkur eins og hann leggur sig frjálslyndra muni blanda sér hér í málin um kvóta í stjórnun fjármálafyrirtækja nógu mikið var rætt um kvótamál almennt hér á undan en þetta mál sem sagt gengur út á það frú forseti að tryggja það að hlutur kynjanna í stjórnar og áhrifastöðum fjármálafyrirtækja verði tryggður og ég held að atburðir síðustu vikna hafi sýnt að það sé þörf á nýrri nálgun og nýrri hugsun í stjórnun fjármálafyrirtækja á íslandi það hefur lengi verið rætt um lögfestingu á jöfnun kynjahlutfalls í stjórnun fjármálafyrirtækja og um það eru auðvitað mjög skiptar skoðanir norðmenn og ýmsar aðrar þjóðir hafa til dæmis farið þá leið að lögfesta hlutfallið til að tryggja jafnræði kynja í stjórnun fjármálafyrirtækja og á undanförnum árum hefur verið unnið að því að jafna kynjahlutfall í stjórnun opinberra hlutafélaga

ríkis og sveitarfélaga skuli þess gætt að hlutfall kynjanna sé sem jafnast og ekki minna en fjörutíu prósent þegar um fleiri en þrjá fulltrúa er að ræða sama regla gildir einnig um stjórnir opinberra hlutafélaga og fyrirtækja sem ríki eða sveitarfélag er aðaleigandi að enn fremur er í fyrstu málsgrein sextíu og þrjár greinar laga númer tvö nítján hundruð níutíu og fimm um hlutafélög kveðið á um að við kjör í stjórn opinbers hlutafélags skuli tryggt að í stjórninni sitji sem næst jafnmargar konur og karlar nú þegar stærstu bankar landsins verða í aðaleigu ríkisins og hlutfall kynjanna í stjórn þeirra þarf að vera sem jafnast og ekki minna en fjörutíu prósent í samræmi við jafnréttislög er eðlilegt að þessi regla eigi við um öll fjármálafyrirtæki landsins með breytingum samkvæmt frumvarpinu væri tryggt að hlutur kynjanna í stjórn fjármálafyrirtækja yrði eins jafn og kostur er á en orðalagið sem næst jafnmargar konur og karlar felur í sér að þar sem fjöldi stjórnarmanna er almennt oddatala oftast þrír fimm eða sjö skuli hlutfallið vera eins jafnt og verið getur á þeim forsendum er þetta ekki hvað síst mikilvægt nú eftir þær hræringar sem orðið hafa á fjármálamarkaði og þar sem búast má við auknu atvinnuleysi í þessum geira á næstu missirum ljóst er að fram til þessa hafa konur ekki átt greiðan aðgang að stjórnum banka eða fjármálafyrirtækja er það miður ekki síst þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á fjárhagslegan ávinning fyrirtækja af því að auka hlutfall kvenna í stjórnum hið sama á reyndar við um stjórnunarstöður og hlutdeild kvenna þar því er enn brýnna en áður að huga að jafnrétti á vinnumarkaði og þá ekki hvað síst með tilliti til aðgangs að stjórnunar og ábyrgðarstöðum að auki er afar mikilvægt að stjórnir fjármálafyrirtækja séu þannig samsettar að gætt sé að fjölbreytileika þar sem um er að ræða fjárvörslumenn almennings atburðir síðustu daga vikna og mánaða sýna að það er allur almenningur sem getur staðið og fallið með svona fyrirtækjum ég vonast til þess að það verði góðar umræður hér um þetta mál ég sé að það hefur fjölgað hér heldur í þingsalnum frá því að ég hóf mál mitt og á von á því að fá góðan stuðning við þessa tillögum sem núna gengur til nefndar og getur vonandi ef vel er haldið á spöðum komið hér aftur til þingsins og orðið að lögum hver veit